Monsieur le Président, c'est vrai que d'autres l'ont dit avant moi l'état des finances publiques de l'Union européenne est tel que nous ne devons évidemment nous priver d'aucun outil pour promouvoir un certain nombre d'investissements indispensables à l'échelle européenne, dans le domaine des transports, de l'énergie ou du haut débit. Et les obligations de projet sont réellement un objectif que nous voulons soutenir parce qu'elles sont intéressantes à cet égard.

Le premier, c'est le choix des projets. Nous avons, c'est vrai et je remercie le rapporteur essayé d'introduire des critères de durabilité plus importants dans le cadre de la sélection des projets, parce que toute construction d'infrastructure n'est pas nécessairement bénéfique pour l'Union européenne et peut d'ailleurs creuser une dette écologique qu'il nous faudra un jour rembourser. Donc, soyons de toute façon attentifs à la qualité des projets que nous soutenons. Deuxièmement, la question des risques. Il y a objectivement un risque financier.

À ce titre, je crois qu'il faudra être extrêmement attentif, dans la phase d'évaluation, à mesurer quels sont les moyens de limiter au maximum le risque financier pour les finances publiques, tout en garantissant un revenu pour l'investisseur privé qui aura mis des moyens dans cette affaire. Je pense vraiment que, autant il est bon, utile et nécessaire de lancer ce projet, autant il est important de fixer d'avance les critères sur lesquels on évaluera la phase pilote, avant de passer à la généralisation du projet. Je pense que c'est un instrument important, mais qui mérite toute notre attention, en particulier dans cette phase de départ.